laga um breytingu á lögum númer fjórtán tvö þúsund og fjögur um erfðafjárskatt með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og skattanefnd en nefndarálitið er að finna á þingskjali fjögur hundruð og sextán í nefndarálitinu kemur fram hvaða gesti nefndin fékk og þær umsagnir sem henni bárust

nefndin tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn ríkisskattstjóra og áréttar að breyting frumvarpsins varðar kostnað sem fellur til á grundvelli sautjánda til tuttugasta og fyrstu grein laga númer tuttugu nítján hundruð níutíu og eitt um skipti á dánarbúum og fleiri kostnaður tengdur ráðstöfunum sem erfingjar stofna til persónulega vegna eigin hagsmunagæslu við skiptin telst ekki frádráttarbær nefndin vekur athygli á því sem fram kom við meðferð málsins að tekjur af erfðafjárskatti hafa vaxið frá því að gildandi lög voru sett nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn bjarni benediktsson gunnar svavarsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson magnús stefánsson ragnheiður e árnadóttir lúðvík bergvinsson